Inițiativa de a înființa Fondul de tranziție justă a fost inițial propusă de comisia ITRE, Președintele Buzek și ceilalți colegi, pentru a reduce impactul socioeconomic asupra comunităților afectate negativ de tranziția de la dependența de cărbune la decarbonizare. În calitate de președinte actual al comisiei ITRE, subliniez importanța sprijinirii adecvate a tranziției sectorului energetic, industrial și digital, începând cu cele 41 de regiuni dependente de producția de cărbune, printre care se află și regiunea Oltenia și Valea Jiului din România. Avem nevoie cu adevărat de resurse financiare adecvate pentru tranziția către producerea și utilizarea de energie regenerabilă, dezvoltarea de noi modele economice, crearea de noi locuri de muncă și recalificarea personalului existent. Este esențial ca banii din Pilonul 1 să fie bani noi, fără a afecta Politica de coeziune sau alte programe.